Aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului răspunde intereselor proprii ale Rusiei, dar și intereselor economiei europene și mondiale în ansamblu. Banca Mondială estimează că va crește productivitatea, cu efecte pozitive asupra produsului intern brut, urmare a faptului că Rusia va avea posibilitatea să atragă noi investitori străini și să achiziționeze produse tehnologice de calitate. Uniunea Europeană este principalul partener al Rusiei în plan economic, volumul produselor exportate în Uniunea Europeană fiind de peste 138 de miliarde de euro, iar ancorarea Rusiei în sistemul comercial multilateral și, implicit, aderarea la reglementările instituite de acesta reprezintă un pas către îmbunătățirea relației bilaterale UE Rusia.